Madame la Présidente, comme l'a dit le rapporteur dans son propos liminaire, les crises que nous sommes incapables d'endiguer là où elles naissent ont forcément tôt ou tard des répercussions très importantes sur notre territoire. Nous avons donc toutes les raisons de nous intéresser à la situation et aux évolutions mondiales, notamment dans les pays les plus pauvres.

Ils nous demandent d'abord une politique plus claire, une politique plus simple à appliquer, une politique plus lisible. Ils ont souvent des administrations qui sont elles mêmes en difficulté nous devons éviter d'ajouter de la complexité à la complexité, c'est un mal européen.